Știți cine era prim ministru în Grecia, în timpul cărui guvern s au produs toate acele supraîndatorări care au condus la criza din Grecia? Nu era sigur Papandreou.